Dovoľte mi otázku pamätá si ešte niekto zo zástancov dlhopisov stability, čo bolo príčinou hypotekárnej krízy v Amerike? Finančné inštitúcie vytvorili pre investorov balíky, v ktorých boli hypotéky rôznej kvality. Tieto kolaterálne dlhopisy mali rozdeliť riziko pri nesplatení hypoték. Za ich vytvorením stála politická objednávka. Snaha poskytnúť každému občanovi pôžičku na dom, bez ohľadu na jeho finančné možnosti. To, čo dnes nazývame dlhopisy stability, nie je nič iné. Je to politická snaha sprístupniť ďalšie pôžičky tým, ktorí ich nemôžu splácať. Aj tie najprísnejšie pravidlá finančnej disciplíny zlyhajú, ak nie sú vynútiteľné. Pri hypotékach mohol veriteľ získať časť pôžičky naspäť tým, že predal nehnuteľnosť. Pri dlhoch suverénnych štátov táto možnosť neexistuje.